Hvala za besedo. Predsedujoči, zdaj ne odgovorim kolegom iz Levice. Jaz v stališču ne mislim polemizirati, tako kot vi, za to je čas v razpravi. Bom pa predstavila stališče Slovenske demokratske stranke. Najprej pa nekaj besed o vladi Mira Cerarja, kajti ta je bila pristojna in odgovorna za pripravo poročil za pretekle štiri leta glede položaja romske skupnosti v Sloveniji. Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji je povsem jasen. Vladi nalaga, da državnemu zboru enkrat letno poroča glede uresničevanja obveznosti iz naslova omenjenega zakona. Zato je na mestu vprašanje, kaj je vlada počela v letih dva petnajst in dva šestnajst, ko gre za vprašanje romske problematike oziroma uresničevanja zakonskih določil, saj poročil ni pripravila. Vlada od lokalnih skupnosti ter državljank in državljanov Slovenije na eni strani pričakuje in zahteva, da zakon spoštujejo. Na drugi strani pa ga sama preprosto ignorira. Pri tem gre še za kako pomembna vprašanja, ki se tičejo tako življenja romskega kot tudi ostalega prebivalstva. Danes tako obravnavamo peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki ga poleg pristojnega odbora na podlagi sklepa obravnava danes tudi zbor. Tisti, ki smo se tem poročilom posvečali že v preteklosti in ne le tokrat, lahko z zaskrbljenostjo ugotovimo, da bistvenega in nujnega napredka na področju romske problematike praktično ni. Še vedno se neprestano vrtimo okoli enih in istih vprašanj in problemov. Glede na to, da smo v zadnjih desetih letih za reševanje romske problematike namenili dobrih sedeminšestdeset milijonov evrov, bi moralo biti stanje na tem področju bistveno boljše. Zato se več kot upravičeno lahko vsi skupaj vprašamo, zakaj so bili porabljeni vsi ti milijoni. Že večkrat sem v imenu poslanske skupine Slovenske demokratske stranke opozorila, da za uspešno reševanje romske problematike najprej potrebujemo osnovne statistične podatke, ki jih danes še vedno nimamo. Le tako bomo lahko ugotavljali in ocenjevali učinke posameznih projektov in razvoj na posameznih področjih, ki še vedno predstavljajo največ težav. To je izobraževanje, zaposlovanje, prostorska ureditev in tudi varnostno vprašanje. Še več o tem bom seveda povedala kasneje v razpravi. V razmislek za nadaljevanje današnje razprave pa naslednje vprašanje. Komu služi poročilo, kjer ni niti ene same primerjalne tabele o položaju in napredku na področju romske problematike? Niti ene sama tabele. Naj zaključim to stališče še z bistvenim sporočilom. Za uspešno reševanje romske problematike ni dovolj, da govorimo samo o pravicah romske skupnosti, začeti je potrebno govoriti tudi o dolžnostih Romov in njihovem zavedanju, da smo pred zakonom vsi enaki. Pri tem je odgovornost temeljnega pomena. Le tako bo njihova integracija zares uspela.